herra forseti ég mæli fyrir tillögu til þingsályktunar um staðfestingu tveggja viðbótarsamninga við norður atlantshafssamninginn sem varða aðild albaníu og króatíu með þessari þingsályktunartillögu er leitað eftir heimild alþingis til að fullgilda tvo viðbótarsamninga sem voru gerðir við norður atlantshafssamninginn frá nítján hundruð fjörutíu og níu og varða aðild þessara tveggja lýðvelda að samningum í annarri grein þessara viðbótarsamninga er kveðið á um að þeir öðlist því aðeins gildi að allir aðilar að norður atlantshafssamningnum hafi tilkynnt um staðfestingu sína á þeim það er mikil áhersla lögð á það herra forseti að öll aðildarríki bandalagsins hafi lokið þessu staðfestingarferli í tíma þannig að aðild þessara vinaríkja okkar albaníu og króatíu geti orðið að veruleika á leiðtogafundi atlantshafsbandalagsins sem á að vera eins og þeir sem að minnsta kosti sitja í utanríkismálanefnd hafa fylgst með og vita þriðja apríl næstkomandi ísland hefur ávallt verið í hópi þeirra ríkja sem hafa lagt áherslu á það að bandalagið sé opið öllum lýðræðisríkjum að því tilskildu að þau uppfylli þau pólitísku efnahagslegu og hernaðarlegu skilyrði sem eru sett umsóknarríkjum vegna inngöngu við höfum á umliðnum árum margsinnis staðfest fyrir íslands og alþingis hönd samninga sem hafa leitt til þess að á þessum tíma frá því að sovétríkin hrundu og kalda stríðinu lauk þá held ég að aðildarríkjafjöldinn hafi farið úr tólf og verða þær tuttugu og átta og hér á þessu háa alþingi höfum við alltaf lagt áherslu á sjálfsákvörðunarrétt ríkja þó ýmsir þingmenn hafi á stundum haft fyrirvara við stækkun atlantshafsbandalagsins út frá því sem kalla má geopólitískum sjónarmiðum þá hefur það alltaf verið niðurstaða þessa þings að menn virða sjálfsákvörðunarrétt þjóða ef það er svo að þjóðir kjósa að sækja sér skjól eða tryggja hagsmuni sína með því að ganga til liðs við bandalagið á þeim forsendum sem það hefur sett þá hefur alþingi íslendinga aldrei reynt að hafna slíkri viðleitni það má segja að þessi stækkun sem nú er fyrirhuguð hjá atlantshafsbandalaginu sé síðasta lotan af þremur stækkunarhrinum sem hafa orðið frá því að þýskaland sameinaðist sovétríkin leystust upp varsjárbandalagið varð að engu og það sem við á okkar tíma kölluðum kalda stríðið því lauk í kjölfar þeirra miklu breytinga hófst aðlögun bandalagsins að þessum breyttu aðstæðum og margvíslegum fjölþættari viðfangsefnum sem ekki einungis lutu að því að stækka einungis bandalagið ég rifja það upp að bandalagið stofnaði meðal annars norður atlantshafssamráðið og það stofnaði friðarsamstarfið sem á ensku gengur undir nafninu og þingmenn þekkja sem pacnipic for peace og þetta leiddi fljótlega til víðtæks samstarfs við ýmis evrópuríki sem voru utan bandalagsins þessi þróun sem hófst á þessum árum eftir lok kalda stríðsins leiddi til þess að stjórnvöld í tólf mið og austur evrópuríkjum lýstu á árunum þar á eftir yfir miklum vilja til þess að fá aðild að bandalaginu ég rifja það upp að á leiðtogafundi bandalagsins í brussel nítján hundruð níutíu og fjögur sem á sínum tíma var mikið um fjallað það var áréttað að bandalagið stæði opið nýjum aðildarríkjum og í kjölfar þess réðst bandalagið í það að gera úttekt á forsendum og markmiðum hugsanlegrar fjölgunar aðildarríkja og þessi úttekt var samþykkt sléttu ári síðar nítján hundruð níutíu og fimm um svipað leyti hófu stjórnendur bandalagsins og fulltrúar þeirra viðræður við stjórnvöld í þeim ríkjum sem við höfum stundum kallað umsóknarríki á þessum árum til að meta pólitískar og aðrar ástæður í einstökum ríkjum á grundvelli þessarar úttektar sem gerð var á árinu nítján hundruð níutíu og fjögur til nítján hundruð níutíu og fimm af hálfu bandalagsins hefur alltaf verið lögð áhersla á að stækkunin eigi að hafa það að markmiði að leiða til aukins öryggis og aukins stöðugleika í evrópu og styrkja um leið þá lýðræðisþróun sem hefur átt sér stað innan viðkomandi umsóknar ríkis það var svo í madrid þremur árum eftir fundinn í brussel sem leiðtogafundur atlantshafsfbandalagsins tók í reynd það sem kalla má fyrsta skrefið til austur og þá var ákveðið að bjóða póllandi tékklandi og ungverjalandi aðild að bandalaginu öll þessi ríki höfðu æskt þess með mjög afdráttarlausum afdráttarlausum hætti á þessum fundi var því líka lýst ítarlega yfir og áréttað af hálfu bandalagsins að það yrði áfram opið lýðræðisríkjum í evrópu sem gætu stuðlað að því að ná fram markmiðum norður atlantshafssamningsins frá nítján hundruð fjörutíu og níu óháð landfræðilegri legu þeirra þessi þrjú ríki urðu síðan formlegir aðilar að bandalaginu tveimur árum síðar nítján hundruð níutíu og níu þremur árum síðar það er tvö þúsund og tvö á fundi leiðtoga atlantshafsbandalaginu í prag var síðan ákveðið að taka miklu umdeildara skref eins og þingmenn muna þegar ákveðið var að bjóða sjö ríkjum aðild að bandalaginu búlgaríu eistlandi lettlandi litháen rúmeníu slóvakíu og slóveníu á þessum tíma urðu miklar umræður um þessa stækkunarviðleitni bandalagsins meðal annars á hinu háa alþingi ég minnist þess að ég tók þátt í þeim umræðum og hélt hér mjög margar ræður til að verja rétt eystrasaltsríkjanna þriggja til að taka þessa sjálfstæðu ákvörðun sem mörgum þótti raska stöðugleika í þeim parti evrópu þarna er um grundvallarafstöðu að ræða þegar ríki óska sjálf eftir því að fá aðild að bandalagi eins og atlantshafsbandalaginu þá tel ég að það séu ekki nokkur föng til að bregða fæti fyrir það ríki og sérstaklega smáríki hljóta að hafa fullan skilning á þeirri nauðsyn að sérhvert ríki hefur sjálfsákvörðunarrétt í þessum efnum en það verður fyrst og síðast að miða tel ég en ég komst að raun um það í þeim umræðum að það var umdeild afstaða á hinu háa alþingi en ég er þessarar skoðunar að það sé gríðarlega mikilvægt að sérstaklega smáríki eins og ísland geri sér fulla grein fyrir því að það er nauðsynlegt að hafa skilning á því þegar önnur smáríki leita eftir því að treysta betur í sessi stöðugleika sinn sem þjóðar og öryggi með því að fá aðild til dæmis að bandalagi eins og atlantshafsbandalaginu eða þá evrópusambandinu menn undirrituðu þessa nauðsynlegu viðbótarsamninga ári síðar tvö þúsund og þrjú og þeir urðu síðan formlegir aðilar að bandalaginu árið tvö þúsund og fjögur athyglisvert var að öll þessi ríki höfðu frá árinu nítján hundruð níutíu og níu tekið þátt í því sem bandalagið kallaði aðgerðaráætlun til undirbúningsaðildar ásamt öðrum ríkjum albaníu og makedóníu og vinaþjóð okkar króatar bættust síðan í þennan hóp aðgerðaráætlunarinnar árið tvö þúsund og tvö þessi aðgerðaráætlun miðar að því að aðstoða ríki sem hafa í hyggju að sækja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 var svo ákveðið að bjóða þeim tveimur ríkjum sem við erum hér um að fjalla það er albaníu og króatíu aðild að bandalaginu enda var þá úr skugga gengið um að þessi ríki höfðu uppfyllt skilyrði þessarar aðgerðaráætljunar sem ég nefndi áðan

og hinu samræmda varnarkerfi bandalagsins og það er ekki gert ráð fyrir því að núverandi aðildarríki þurfi í einu eða neinu að breyta eigin varnaráætlunum eða auka útgjöld til varnarmála vegna fjölgunar aðildarríkjanna eins og ég sagði í upphafi míns máls er núna fyrir dyrum innan tæplega tveggja mánaða fundur þar sem gert er ráð fyrir því að hinu endanlega staðfestingarferli aðildarríkja að samningnum verði lokið og það er eðlileg ósk að eftir því af hálfu þessara ríkja og bandalagsins sjálfs að hægt verði að ganga frá fullri aðild albaníu og króatíu á leiðtogafundinum þriðja apríl það er þess vegna sem þetta mál sem er lagt fram fyrir jól að vísu er flutt hér núna og verður vonandi tekið fyrir sem allra fyrst í utanríkismálanefnd þingsins því ég tel að það sé full ástæða til að við hröðum staðfestingarferlinu af okkar hálfu það liggur fyrir að inntökuskilyrðin af hálfu albaníu og króatíu hafa verið uppfyllt og ég hef metið það svo og utanríkisráðuneytið að innganga þessara tveggja ríkja muni hafa jákvæð áhrif til að efla öryggið og stöðugleika á balkanskaganum ég legg svo til herra forseti að að þessari umræðu lokinni verði málinu vísað til háttvirtrar utanríkismálanefndar